Chiny są niezwykle ważnym partnerem, nie tylko dla Unii Europejskiej, ale w skali globalnej. Biorąc pod uwagę pragmatykę aktywności gospodarczej i wymiany handlowej, nie można pomijać prac podstawowych ani przesłaniać ich gospodarczym interesem państw członkowskich. Z zadowoleniem odnotowujemy, że w projekcie rezolucji w sprawie stosunków Unii Europejskiej z Chinami w punkcie 32 Parlament Europejski wzywa władze chińskie do oficjalnego uznania podziemnych Kościołów katolickich, a także świątyń innych wyznań. Podkreślamy także, że międzynarodowe prawo w dziedzinie praw człowieka uznaje wolność religii lub przekonań. W innym miejscu Parlament Europejski przyłącza się do apelu chińskich prawników, aby w konstytucji nadać wolności religijnej charakter zasady nadrzędnej. Musimy to powtarzać nawet jeśli postulaty te trafiały i trafiają na opór strony chińskiej, to ich konsekwentne formułowanie, przynajmniej w perspektywie średnioterminowej, musi dać pozytywny efekt.